Doamnă președintă, doresc să îi felicit pe toți cei care au lucrat la acest raport, dar, în același timp, nu pot să nu constat cu regret o întârziere inadmisibilă a discutării acestuia. Evenimentele recente de la Bruxelles sau Paris, dar nu numai, au dovedit că pacea și securitatea cetățeanului european sunt mai fragile decât niciodată în fața terorismului și a criminalității transfrontaliere, care au devenit tot mai agresive și mai sofisticate.

Dușmanul se află în interiorul cetății și, din păcate, ne lipsesc instrumentele eficiente pentru a preveni tragedii de tipul Londra, Madrid, Paris sau Bruxelles. Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor va permite o intervenție nu doar reactivă, dar mai ales una de tip preventiv, ceea ce va crește capacitățile statelor naționale de destructurare a rețelelor teroriste și va preveni infracțiunile grave sau crima organizată. Cu toate acestea, atrag atenția tuturor responsabililor că adoptarea prezentei directive nu este decât un pas mic în combaterea terorismului și în consolidarea procesului de securitate a cetățenilor.